frú forseti það er sannarlega svo að svæðisstöðvar ríkisútvarpsins hafa mikilsverðu hlutverki að gegna vítt og breitt um landið það er bæði á vestfjörðum norðurlandi austfjörðum og suðurlandi sú starfsemi þeirra hefur verið að þróast og er með miklum myndarbrag þó svo að auðvitað megi auka starfsemi þeirra og láta þær taka meiri þátt í starfsemi ríkisútvarpsins og öðru slíku en þegar þingmenn fara um sitt kjördæmi þá kemur fólk að máli við þingmennina og ræðir hin ýmsu mál viðkomandi svæðis þannig var það með mig fyrir nokkru síðan að nokkrir aðilar á austurlandi færðu það í tal við mig hvernig stæði á því að svæðisútvarpið á austurlandi

en það er þannig virðulegi forseti að á þessu svæði á svæðisútvarpinu á austurlandi eru ekki útsendingar á mánudögum aðeins á þriðjudögum miðvikudögum fimmtudögum og föstudögum á tímabilinu frá sautján tuttugu og fimm til átján þar sem er útvarpað fréttum auglýsingum og öðru dægurmálaefni spurning mín til hæstvirts menntamálaráðherra er á þá leið hvort séu uppi áform um að sent verði út og sagðar fréttir alla virka daga hjá svæðisútvarpinu á austurlandi ég tel að það sé tiltölulega auðvelt að gera þetta vegna þess að það hafi ekki mikinn kostnaðarauka í för með sér þar sem auðvitað koma auglýsingatekjur á móti hjá svæðisútvarpinu á austurlandi starfa nú þrír fréttamenn í hundrað prósent starfi og einn starfsmaður í fimmtíu prósent starfi við auglýsingasöfnun eða auglýsingagerð sem sagt þrjú og hálft stöðugildi það eru verktakar sem vinna að hljóð og myndupptökum sem er svo notað meðal annars í sjónvarp hér allra landsmanna ríkissjónvarpið virðulegi forseti ég sagði áðan að svæðisstöðvarnar gegna mikilvægu hlutverki alveg eins og ríkisútvarpið í heild sinni í raun og veru má auðvitað segja að ríkisútvarpið á landsvísu sé að segja okkur oft svæðisfréttir héðan af höfuðborgarsvæðinu mér til dæmis minnisstætt að fréttatímar útvarpsins voru mjög lengi undirlagðir af því hvort ætti að leyfa að strætisvagnar hér í reykjavík keyrðu upp og niður hverfisgötuna eða bara í aðra áttina þannig að þetta eru hinar hefðbundnu svæðisfréttir en þær eru miklu meiri heldur en annars staðar virðulegi forseti ég hef áður spurt hæstvirtur menntamálaráðherra út í þetta það var um það hvort fréttir svæðisstöðvanna yrðu aðgengilegar á netinu sú fyrirspurn bar þann árangur að hæstvirtur menntamálaráðherra kom og sagði að nú væri búið að ákveða þetta þannig að ég vænti þess virðulegi forseti að hæstvirtur menntamálaráðherra komi hér í ræðustól alþingis núna og segi okkur að frá og með deginum í dag hefjist útsendingar svæðisútvarpa alla virka daga vikunnar